Podle mého názoru výsledná podoba této zprávy odpovídá rozumnému kompromisu.

Skutečně nátlak na členy Parlamentu byl poměrně silný, ale jsem rád, že Parlament tomuto nátlaku odolal, že bylo zakázáno tedy nejen používání těch elektrických sítí, ale i těch, které obsahují impulsní výboj, které byly trochu eufemisticky označovány za

Já v tomto smyslu jsem podpořil biodiverzitu, řekněme dobrý rozvoj našich oceánů, moří a pobřežních oblastí tak, aby v nich byl zachován život.

průmyslový rybolov, kdy po několika jízdách takovýchto lodí zůstávají naprosto mrtvé zóny.